hæstvirtur forseti ég vil lýsa ánægju með það að við ræðum efnahagsmál á háttvirtu alþingi og þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir það að hafa efnt til þessarar umræðu þetta er það sem allir eru að hugsa um og vissulega ber vel í veiði að það skuli akkúrat vera kallað til fundar á alþingi nú þar sem mér heyrist að stjórnmálamenn hafi margt um málið að segja og mælendaskrá er löng en það fer ekkert á milli mála að við stöndum frammi fyrir erfiðleikum í okkar efnahagslífi og ríkisstjórnin er gagnrýnd fyrir það að taka ekki á vandanum grípa ekki til aðgerða og eins og kom fram hjá hæstvirtum ráðherra hefur vissulega eitthvað verið klórað í bakkann ef þannig má að orði komast en allt hefur þetta verið heldur máttlaust það er vissulega búið að styrkja gjaldeyrisvaraforðann þannig að hann er fimm hundruð milljarðar í dag en það er bara ekki nóg það þarf að gera miklu betur í þeim efnum ef seðlabankinn á að geta gegnt því hlutverki sem hann á að gegna að geta verið lánveitandi til þrautavara en sveiflur í okkar hagkerfi eru svo sem ekki nýtt mál við búum við þær sérstöku aðstæður að við erum með fljótandi krónu í þessu litla efnahagskerfi okkar en erum bundin í hinn endann ef þannig má að orði komast með því að vera hluti af stærri heild vera hluti af hinum innri markaði evrópusambandsins og taka mark í fjórfrelsinu en síðan er það íslenska krónan sem bindur okkur alltaf í hinn endann

hvað getum við búið lengi við þessar aðstæður og er framtíð í þessum aðstæðum vissulega kom hæstvirts utanríkisráðherra örlítið inn á það að gjaldmiðillinn njóti ekki trausts og það er vissulega hluti af vandanum en enginn hefur gengið svo langt í umræðunni að nefna það að til lengri tíma litið gæti það orðið lausn fyrir ísland að gerast aðili að evrópusambandinu það hefur ekki verið nefnt einu orði en auðvitað er það eitt af því sem þarf að ræða og hæstvirtur forsætisráðherra síðasta vor á fundi í mínu kjördæmi norður á akureyri að í haust ætlar sjálfstæðisflokkurinn að efna til fræðslufunda eins og ég skildi það um evrópusambandið þannig að það verður mjög fróðlegt að fylgjast með því hvenær sú fundaherferð fer í gang og hversu langt verður gengið í þeirri umræðu auðvitað er þetta allt saman ein umræða þetta er ekki þannig að hægt sé að skipta þessari umræðu upp í efnahagsmálaumræðu atvinnumálaumræðu og evrópuumræðu þetta er allt sama umræðan og hún á að fara fram og hún verður að fara fram en eins og ég segi það er skammt stórra högga á milli og auðvitað er þetta ástand sem nú er að skapast í þessu þjóðfélagi farið að minna óþægilega mikið á ástandið sem ríkti á árunum nítján hundruð níutíu og eitt til nítján hundruð níutíu og fimm þegar segja má að sömu flokkar hafi verið í stjórn sjálfstæðisflokkur og alþýðuflokkur og þá var mjög erfitt ástand á íslandi og það var gríðarlegt vonleysi í landinu það var vonleysi hjá fólki um framtíðina og það flutti úr landi í stórum stíl og þá var það náttúrlega framsóknarflokkurinn sem kom að málum nema hvað nema hvað þannig að ný sýnist mér að það gæti farið að styttast í að hann verði aftur kallaður til ábyrgðar og vissulega er það tilhlökkunarefni það vill svo vel til að það er alltaf kosið annað slagið í þessu landi og það getur allt gerst í kosningum eins og við þekkjum en miðað við þær ræður sem komu fram hjá foringjum ríkisstjórnarinnar þá var svo sem ekkert óskaplega mikið á þeim að græða en engu að síður skildi ég þetta þannig að samfylkingin hafi gríðarlega sterka stöðu í ríkisstjórninni og ráði í raun för og hæstvirtur utanríkisráðherra sagði að það væri ekki hagstjórnartæki til styttri tíma að nýta orkuna hvað var hún að segja með þessu þegar við vitum það að það sem skiptir mestu máli núna er að auka hagvöxtinn og forsætisráðherra sagði reyndar í sínu máli

efnum núna á þessu sumri að fresta framkvæmdum á norðurlandi sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir norðurland og fyrir þjóðfélagið í heild vegna þess að það þarf að auka verðmætasköpunina til þess að ná upp hagvextinum og eru háttvirtir þingmenn búnir að gera sér grein fyrir því að ísland er á botninum innan o e c d hvað varðar hagvöxt á botninum

þetta er einkunnagjöfin sem ríkisstjórnin fær frá o e c d og miðað við orð hæstvirts utanríkisráðherra sé ég ekki að það sé nein hreyfing í þá átt að auka hagvöxtinn það var líka athyglisvert að heyra hæstvirtur forsætisráðherra segja það að forustumenn ríkisstjórnar hefðu forðast innihaldslausar yfirlýsingar ekki veit ég nákvæmlega hvað hann var að fara með því að segja þetta en ég held því miður að það verði að segjast að hann er ekki alveg saklaus af því að hafa komið fram með innihaldslitlar yfirlýsingar eins og þegar hann sagði á vordögum áður en þingið fór heim að botninum væri náð í sambandi við fall krónunnar og annað slíkt það var ekkert annað en óskhyggja hann hafði ekkert fyrir sér í því svo hélt krónan áfram að falla eins vil ég nefna þau orð sem hann lætur falla á aðalfundi seðlabankans sem er fyrir það er nánast hálft ár síðan sá fundur fór fram þá talar hann um að það þurfi að endurskoða peningamálastefnuna og það eigi að fá færustu sérfræðinga innan lands og erlendis til að fara í þá vinnu nú er hann á fullri ferð á flótta frá þessari yfirlýsingu sinni miðað við nýlegt viðtal sem fór fram við hann í einu dagblaðanna þannig að mér finnst ekki að hann hafi alveg efni á því að tala með þeim hætti að yfirlýsingarnar hafi allar verið svo ábyrgar og hafi haft svo mikið á bak við sig og svo fyrir utan það hversu ósamstaðan er gríðarleg á milli stjórnarflokkanna sem er ekki til að auka traust á íslandi og ekki til að auka traust á peningastefnu eða fjármálastefnunni eða efnahagsstefnunni þannig að það er margt af þessu heimatilbúið mjög margt af því sem veldur stöðunni þó enginn neiti því að það ástand sem uppi er almennt á fjármálamörkuðum og þessi lánsfjárkreppa hefur líka áhrif hér en talandi um það er það líka athyglisvert þegar horft er á spá o e c d um hagvöxt að þessi þekktu fjármálaþjónustulönd bæði sviss og lúxemborg eru með bærilegan hagvöxt bæði í ár og á næsta ári þannig að það er ekki þannig að þetta sé eingöngu út af fjármálamörkuðum heimsins ég ætla ekki að draga neina fjöður yfir það að ég tel að það sé mjög mikilvægt að auka hagvöxtinn og það eigi að vera forgangsmál núna og þess vegna sé það skylda ríkisstjórnarinnar

og það á við bæði fyrir norðan og fyrir sunnan vissulega kom skoðanakönnun í gær sem sagði að fólk væri ekki áhugasamt um að fjölga álverum en hins vegar var það ánægjulegt að það að nýta orkuna til atvinnusköpunar þar var allt annað uppi á teningnum og fyrir því er stuðningur í landinu þetta er eitt af okkar leynivopnum í þeirri stöðu sem við erum í í dag að eiga þessa orku sem ekki hefur verið nýtt og er endurnýjanleg og er upplögð til þess að fjölga störfum þó að vissulega ætli ég ekki að segja að segja að það eigi að ganga eins langt og þeir öfgafyllstu geta hugsað sér við þurfum að sjálfsögðu að gæta þess að skerða ekki okkar dýrustu og dásamlegustu náttúruperlur af því að síðasti ræðumaður talaði um agaðan ríkisrekstur þá ætla ég að ljúka máli mínu með því að auðvitað veit ég ekki hvernig það fjárlagafrumvarp kemur til með að líta út sem kynnt verður eftir mánuð en það er eitt sem vakti auðvitað mikla athygli þegar síðasta fjárlagafrumvarp kom fram þegar þenslan var enn þá mikil þá kemur ríkisstjórnin fram